Môžeme čeliť budúcnosti s odvahou, ak budeme vedieť využiť výzvy, ktorým čelíme, a to najmä v oblasti inteligentnej energetiky. Uznesenie má priaznivý vplyv aj na miestnu zamestnanosť a nabáda všetky regióny a miestne inštitúcie, aby zvážili výhody a investovali do inteligentných energetických systémov.